Señora Presidenta, quiero que conste en el Acta de esta sesión, en nombre de los 23 diputados españoles del Grupo Socialista, que vamos a participar en esta votación porque a ello nos obliga la representación parlamentaria, pero que somos solidarios con los millones de trabajadores que ahora mismo están en huelga en España,